Monsieur le Président, l'évaluation de la directive sur la traite des êtres humains, publiée en 2016 par la Commission, montre que l'exploitation sexuelle demeure la finalité la plus répandue de la traite en Europe, suivie de l'exploitation par le travail. Les femmes et les jeunes filles en sont les principales victimes et la visite que le groupe socialiste et démocrate a réalisée en Sicile, dans le domaine de l'agriculture, nous a donné un exemple flagrant de cet esclavage moderne. Bien entendu, la Sicile n'est pas l'unique endroit où cet esclavage a lieu. Les femmes roumaines ne sont pas les seules victimes non plus en Europe. Les réseaux de mineures nigérianes dans la prostitution à Bruxelles en sont un autre exemple. On parle souvent de l'exploitation du sexe, mais il y a aussi l'exploitation par les entreprises, tout simplement parce qu'elles ont l'intérêt d'avoir du profit à court terme en payant le moins possible leurs travailleurs. Donc, ce que je demande, c'est que si on travaille sur la question de l'exploitation du sexe ce qui est important, bien entendu, dans la traite des êtres humains nous devons aussi responsabiliser les entreprises européennes qui aujourd'hui font l'exploitation de ces personnes, que ce soit dans la culture de la tomate, dans la cueillette des pommes ou dans d'autres activités, tout simplement parce qu'elles veulent vendre des produits à moindre prix dans les supermarchés, sans aucun scrupule.